De ce point de vue, jusqu'à fin 2013, tout est donc clair. À partir du 1er janvier 2014, tout sera clair une fois que le Conseil et le Parlement auront pris une décision sur la base des propositions législatives que la Commission a déjà faites.